virðulegi forseti ég held einfaldlega að það sé hægt að gefa flestöllu atferli íslendinga á alþjóðavettvangi undanfarin fimmtíu ár einkunnina innihaldslaust brambolt og brölt frekar heldur en öryggisráðsframboðinu ég

öryggisráðsframboðið eins og það er unnið í dag það byggir á mjög markvissri stefnumótun sem felst í því að vinna með fátækum eyþjóðum fyrst og fremst og sýna fordæmi íslands vinna með þeim með jákvæðum hætti háttvirtur þingmaður auglýsti nú eftir því í máli sínu áðan að við reyndum að breyta leikreglunum ef við ætlum ekki að sækjast eftir sæti í öryggisráðinu hvar eigum við þá

alþjóðaviðskiptastofnunarinnar þá hlýt ég að spyrja hvar eigum við að breyta leikreglunum mér finnst háttvirtur þingmaður í reynd vera að mæla bara fyrir því að við tökum okkur stöðu í sjálfskipuðu áhrifaliði það er þvert á móti í boði að sameina þetta tvennt virka utanríkisstefnu með skýra siðferðilega sýn

eyþjóða bæði í karíbahafinu og kyrrahafinu að það sé mjög mikilvægt að fá að sjá fordæmi íslands sem er land sem einmitt hefur byggt upp öflugt velferðarkerfi og samt náð efnahagslegum framförum og hefur ekki farið að forskrift kosningahegðun okkar á vettvangi sameinuðu þjóðanna að við stöndum þar fyrir sjálfstæðri utanríkisstefnu og tökum þar stöðu með norðurlöndunum í atkvæðagreiðslum og þannig ætlum við að vinna áfram og þannig eigum við að vinna